Silný signál v této době, který potřebujeme, aby bylo zřejmé, že členské státy se dokáží shodnout, dokázaly se shodnout na jeho znovuzvolení a věřím, že se také dokáží shodnout na přijetí deklarace, kterou pan předseda představil právě na Radě.

Já oceňuji to, že tato deklarace je koncipována tak, aby spojovala členské státy a aby také spojovala občany. Cíl bezpečná a spolehlivá Evropa, Evropa prosperující, Evropa sociální a Evropa silná ve světě. Jsou to cíle sice obecné, ale jsou zásadní proto, abychom udrželi dědictví, které jsme tady obdrželi. Šedesát let mírové Evropy, kterou připomněl pan premiér Gentiloni, je skutečně velké dědictví a velký závazek. A já vám děkuji, že na něm budete spolupracovat.